Herr Präsident! Herr Kommissar, es sind 30 Millionen Menschen in der EU, die sehbehindert sind. Sie sind ihres Rechtes beraubt, ebenso wie wir Sehenden den uneingeschränkten Zugang zu Büchern zu haben. Ich drücke das jetzt mal ein bisschen anders aus. Sehbehinderte sind des Rechtes auf Bildung beraubt, wenn wir es genau nehmen. In diesen Zeiten, in denen wir uns für bessere Bildung und Ausbildung einsetzen, grenzen wir Sehbehinderte von diesen Möglichkeiten aus. Diese Diskriminierung muss aufhören! Also setzen sie sich bitte wirklich für die Sehbehinderten ein, geben Sie ihnen die gleichen Chancen und vor allem, setzen Sie bitte Taten!